Wir alle wollen in Sicherheit leben. Um dies auch tatsächlich zu realisieren, sind unter anderem präventive Maßnahmen notwendig, insbesondere wenn es um das Verhindern von terroristischen Aktivitäten und von internationalem Verbrechen geht. Genau aus diesem Grund sammeln und analysieren Sicherheitsbehörden in den unterschiedlichen Staaten der Erde auch Flugpassagierdaten.

Ich sehe einige Punkte als besonders bedeutsam an. Etwa, dass die Anwendungsbereiche eindeutig definiert und beschränkt sind, nämlich auf die Bekämpfung von terroristischen Aktivitäten und von grenzüberschreitenden schweren Verbrechen, dass die EU Bürger in Australien vollen Rechtsschutz genießen und dieser hat eben einen sehr hohen Standard dass das Push System gilt, dass